Voglio ringraziare l'onorevole Kelam che è stato per tanti anni un parlamentare esemplare. L'ho detto pubblicamente, per me è stato sempre un esempio da seguire. Ho grande stima e ammirazione per lui, per come ha combattuto per la libertà della sua patria, per la democrazia e per l'Europa.